W tym sprawozdaniu jest bardzo wiele kwestii, z którymi się zgadzam. Zawsze byłem zwolennikiem wzmocnienia powiązań Unii Europejskiej z instytucjami międzynarodowymi, takimi jak NATO, ustanowienia wspólnej strategii walki z przestępczością zorganizowaną, wspólnej walki z terroryzmem.

Niestety, jestem też zwolennikiem poszanowania suwerenności państw narodowych, także w Unii Europejskiej zwłaszcza w tak delikatnej dziedzinie, jaką jest bezpieczeństwo i dlatego to była trudna decyzja, ale wstrzymałem się od głosu.